Frau Präsidentin! Im Rahmen einer Delegationsreise des Petitionsausschusses konnte ich mich über die Situation der Müllentsorgung in Kampanien informieren.

Mein Eindruck von dieser Reise Die Müllentsorgung der Gegenwart war zum Zeitpunkt des Besuchs leidlich gelöst, teilweise mit Militäreinsatz. Gelöst hieß damals, der Müll wurde von der Stadt herausgebracht und deponiert, leider, müssen wir feststellen, teilweise auch illegal deponiert. Was fehlt, sind strategische Lösungen für die Vergangenheit, aber vor allen Dingen für die Zukunft. Das Angebot der EU ist gut, nachvollziehbar und fair. Wenn die Region ein schlüssiges Müllentsorgungskonzept vorlegt, dann wird die Europäische Union die Finanzmittel freigeben. Man sollte den lokalen Behörden auch Mut machen, dies zu tun. Ich sage es noch einmal aus meiner Sicht Die Kommission und auch wir, das Europäische Parlament, sind nicht an Strafzahlungen interessiert. Wir sind daran interessiert, dass die Müllprobleme vor Ort in Kampanien geklärt werden.